tekið er fyrir eina dagskrármálið stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana sem verður útvarpað og sjónvarpað úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna er í öllum umferðum þessi

vinstri hreyfingin grænt framboð

katrín júlíusdóttir iðnaðarráðherra í annarri og magnús orri schram sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð ólöf nordal annar þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og birgir ármannsson ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fjármálaráðherra í fyrstu umferð í annarri svandís svavarsdóttir umhverfisráðherra og í þriðju umferð þráinn bertelsson níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð í annarri vigdís hauksdóttir áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð ásmundur einar daðason níundi þingmaður norðvesturkjördæmis fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð birgitta jónsdóttir níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri þór saari níundi þingmaður suðvesturkjördæmis og í þriðju umferð margrét tryggvadóttir tíundi þingmaður suðurkjördæmis síðust í fyrstu umferð tala þingmenn utan flokka lilja mósesdóttir sjötti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og guðmundur steingrímsson áttundi þingmaður norðvesturkjördæmis